Señora presidenta. Señor Borrell, la Unión Europea dice que en 2019 fue líder en la promoción y protección de los derechos humanos. Para mí fue el año en el que se cerró el Acuerdo de Mercosur, mientras Bolsonaro quemaba la Amazonía o impulsaba la desprotección de los pueblos indígenas. 2019 fue el año en el que Carola Rackete y otras ONG fueron criminalizadas y difamadas por rescatar a personas de una muerte segura en el Mediterráneo, mientras el Parlamento —este— rechazaba una resolución que pedía la reanudación de las operaciones de búsqueda y rescate en el Mediterráneo el año en el que se ignoró el Derecho internacional y se ratificó un acuerdo comercial con Marruecos que incluye los territorios ocupados del Sáhara el año en que se siguieron blanqueando las violaciones de derechos humanos cometidas por crímenes de gobiernos como el de Erdogan o Al Sisi.

Yo lo tengo claro. Yo creo que debemos de dejar de dar lecciones y tenemos que empezar a dar ejemplo, a cumplir los derechos humanos en nuestros acuerdos comerciales, a cumplir los derechos humanos en el Mediterráneo, a cumplir los derechos humanos también en territorio europeo.